Monsieur le Président, je voulais ajouter une chose qui prendra quinze secondes.

On a trouvé des Allemands, des Espagnols, des Italiens et même des gens d'Europe centrale et du Nord, pour venir apporter leur pierre à ce monument de la civilisation qui demeure aujourd'hui notre civilisation, le grand projet européen.

Ils se sont installés dans nos institutions et, pour ce qui concerne le Parlement européen, jusque dans la phase interinstitutionnelle, où ils n'avaient rien à faire.